Nu am dori, domnule președinte, ca Macedonia să se alăture Turciei în cadrul statelor care, parafrazându l pe Talleyrand, mai mult dansează decât înaintează în aspirația lor europeană.

accelerarea reformelor, crearea unui cadru democratic și o șansă reală pentru această țară de a fi membru al Uniunii Europene. Este un paradox că, în această țară, spre deosebire de Islanda, populația este motivată să se atașeze valorilor europene. Acolo, numărul celor care sunt interesați să ne împărtășească aceste valori este foarte redus, în schimb judecata cu privire la performanța conducerii politice nu îi avantajează.